También para exigir la despenalización total del aborto en este país, pero también en otras partes del mundo donde el aborto está prohibido o solo permitido en algunas circunstancias. La denegación de la salud sexual y reproductiva así como la interrupción segura y legal del embarazo constituyen una forma de violencia contra las mujeres, así como una grave violación de sus derechos y de su dignidad. La tan mentada igualdad de género no se puede lograr sin garantizar la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Exigimos a la Unión Europea y a sus Estados miembros que sean y que velen por el reconocimiento del derecho al acceso a la planificación familiar voluntaria y al aborto seguro y legal para todas las mujeres, ya sea en El Salvador, en Europa, o en cualquier otro país del mundo.